Und wenn Sie davon sprechen, dass die Banken nicht weiter profitieren können, können Sie nicht erkennen, dass gerade durch diese Vereinheitlichung ein bestimmter Extraprofit bei den Banken mit den Überweisungsspesen reduziert wird?